virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um uppbyggingu náttúrugripasafns íslands

eru háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson og háttvirtur þingmaður jón gunnarsson ragnheiður e árnadóttir róbert marshall sigmundur ernir rúnarsson sigurður ingi jóhannsson og unnur brá

ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að hefjast nú þegar handa við uppbygginu náttúrugripasafns íslands á selfossi í árborg það er með ólíkindum virðulegi forseti að náttúrugripasafn íslands skuli ekki vera veruleiki á íslandi síðan á ofanverðri nítjándu öld um átján hundruð níutíu var byrjað að reyna að koma á laggirnar náttúrugripasafni íslands nánar tiltekið átján hundruð áttatíu samfélag okkar sem státar meðal annars af auðugri náttúru mikilli fjölbreytni og fegurð og hefur mikla sérstöðu í heiminum þar að lútandi hefur ekki einu sinni rænu á því að hafa almennilegt náttúrugripasafn íslands það hefur reyndar strandað á því að lordarnir í hópi karla og kvenna á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki mátt heyra minnst á það að náttúrugripasafn íslands gæti verið utan höfuðborgarmarkanna þetta er náttúrlega slík forpokun að með ólíkindum er slík afturhaldssemi að skelfilegt er það er ekki síst vegna sérstæðs náttúrulífs og jarðfræði og hins sívaxandi ferðamannastraums til íslands til þess að sinna og skoða náttúru landsins að að er á ástæða til að aka þarna bragarbót og drífa upp náttúrugripasafn íslands með metnaði og glæsibrag það þarf ákveðna stærð húsnæði til þess og víða um land er reyndar til húsnæði sem h ætti væri að nota en þjóðbraut ferðamannastraumsins á íslandi liggur einmitt árum selfoss um suðurland í átt að öllum náttúruperlunum á suðurlandi í átt að gullfossi og geysi heklu vatnajökli þórsmörk landmannalaugum eyjafjallajökli og vestmannaeyjum þess vegna er mjög fýsilegt að nýta kosti og möguleika sem eru í þessari nágrannabyggð höfuðborgarinnar til að gera ekki of erfitt fyrir blessuð borgarbörnin að heimsækja náttúrugripasafn íslands að aka úr austustu byggðum höfuðborgarsvæðisins til selfoss eins og aka úr austustu byggðum höfuðborgarsvæðisins vestur á seltjarnarnes vegalengdirnar skipta ekki máli í þessu sambandi heldur að koma þessu á koppinn það eru fimm milljónir hluta geymdir í þúsundum fermetra geymslna á vegum náttúrugripasafns íslands sem sjálft er til húsa í litlu húsi við suðurgötuna gömlu loftskeytastöðinni og er náttúrlega ekki svipur hjá sjón hvað þá meira miðað við það sem ætti að vera náttúrufræðifélag íslands var stofnað átján hundruð áttatíu og níu í ef eina tilgangi að koma á laggirnar náttúrugripasafni íslands síðan eru liðin eins og ég gat um virðulegi forseti hundrað tuttugu og eitt ár og markmiðinu hefur ekki verið náð það er ekki til sóma fyrir land og þjóð að svo skuli ekki vera fyrir skömmu gerðust þau merku tíðindi að náttúrufræðistofnun íslands komst á nýtt húsnæði til frambúðar í garðabæ þar hefur stofnunin aðstöðu í fullkomnu skrifstofu og rannsóknarhúsnæði hefur fullkomna aðstöðu til að geyma gripi við réttar aðstæður hitastig stig raka og tæknilegan búnað en enn þá liggur náttúrugripasafnið sjálft gullmolinn sjálfur óbættur hjá garði í geymslum hingað og þangað þar hafa menn engan aðgang að merkum munum í fimm milljón hluta safni náttúrugripasafns íslands náttúrugripasafn íslands væri afar vel staðsett á selfossi sem er eins og ég sagði í þjóðbraut fyrir mesta ferðamannastrauminn um ísland og steinsnar frá höfuðborginni eða aðeins um þrjátíu mínútna akstursleið innan tíðar þegar lokið er við á næstu missirum og árum tvöföldun suðurlandsvegar leiðin að flestum náttúruperlum íslands liggur einmitt um selfoss til þingvalla gullfoss geysis heklu landmannalauga þórsmerkur vestmannaeyja eyjafjallajökuls mýrdalsjökuls dyrhólaeyjar lómagnúps og vatnajökuls svo nokkur dæmi sé nefnd og nánast öll jurtaflóra og fuglafána íslands eru á þessu svæði margar náttúruperlur eru síðan allt í kringum landið en ferðamannastraumurinn er langmestur á suðurlandi vegna fjölbreytninnar og ekki síst vegna gullfoss og geysis nú hefur bæst inn í þennan hring

sem á afar á næstu árum að skila gífurlegum fjölga farþega til og frá eyjum í þá náttúruperlu sem þar er stærstu verstöð íslands að auki það er nú svo að herjólfur hefur verið að flytja um hundrað tuttugu þúsund farþega á ári frá þorlákshöfn til vestmannaeyja á sex vikum eftir að landeyjahöfn var opnuð síðastliðið sumar flutti herjólfur yfir sjötíu þúsund farþega og það var ekki bara nýja brumið það var gersamlega nýr möguleiki að skutlast út í eyjar á tuttugu og fimm mínútum í stað þess að fara oft þunga sjóleið í tæpa þrjá klukkutíma það ræður baggamuninn og réð baggamuninn og þegar landeyjahöfn verður vonandi á næstu mánuðum búin að arta sig og maður verður búinn að læra á hana og nýta þá glæsilegu kosti sem hún býður upp á þá mun þetta ganga eins og í sögu að sjálfsögðu og ekki er höfnin fullbyggð fyrr en búið er að byggja skip sem hentar henni og aðstæðum þetta eru allt önglar á beitunni sem tryggir að það er mjög farsælt og snjallt að staðsetja náttúrugripasafn íslands á selfossi ekki síst vegna þess að þar er til staðar húsakostur sem mundi henta vel fyrir náttúrugripasafn íslands sem gera má ráð fyrir að þurfi um fimm þúsund fermetra húsnæði til að koma fyrir safngripum við hæfi sem dæmi um mögulegan valkost er aðstaða í gamla hluta hótel selfoss þar sem er rými sem hentar

og þetta eru valkostir sem eru ugglaust

heldur en fara að byggja minnismerki um náttúrugripasafn íslands í höfuðborginni sjálfri það er nefnilega ekki safnhúsið sjálft sem skiptir mestu máli það er innihaldið sem skiptir mestu máli þeir hlutir sem íslensk náttúra hefur upp á að bjóða og eru til

væri því snjallt að kanna þennan möguleika til að mynda í samráði við

og leggja á ráðin um uppbyggingu þessa og í þeim tilgangi er þessi tillaga lögð fram til að koma málinu á skrið og hætta nú blaðri og óraunhæfum væntingum heldur ganga til leiks og ljúka þessu verkefni með glæsibrag fyrir klárlega mjög lítinn kostnað miðað við það sem hægt væri að gera ef menn mundu fara í gegnum allt apparatið sjálft með tvöföldun suðurlandsvegar

hún verður nær reykjanesi hún verður nær

í námunda

og oft hefur það verið svo að það þykir langt frá reykjavík en stutt til reykjavíkur en nú er þetta í raun að snúast við því nú farnir að hugsa meira um það að

leiðanna til byggða landsins frá höfuðborginni og það eru margs konar hlunnindi fólgin í því það er til marks um það hver vilji margra í þessum geira er framsýnn að jón gunnar ottósson forstöðumaður náttúrufræðistofnunar íslands hefur staðfest að staðsetning náttúrugripasafns íslands þurfi ekki að vera í neinu tengd staðsetningu stofnunarinnar sjálfrar þótt uppbygging náttúrugripasafnsins sjálfs yrði að sjálfsögðu í fullri samtengingu og samráði við náttúrufræðistofnun og það er engin glóra í öðru en menn virði þær saman þó það sé ekki formlega ætlast til þess en þannig skilum við árangri þannig skilum við metnaði og þannig skilum við einhverju sem þjóðin mun elska það er óskandi að mennta og menningarmálaráðherra skipi snarlega nefnd til að kanna lausn á þessu máli til árangurs með þeim tillögum sem lagðar eru til í þessari þingsályktun að lokinni umræðu virðulegi forseti óska ég þess að máli þessu sé vísað til